virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarp til laga um heimild til handa ráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að fjármagna gerð jarðganga undir vaðlaheiði í þeim tilgangi að tengja eyjafjörð og fnjóskadal með jarðgöngum um vaðlaheiði er lagt til í frumvarpi þessu að ráðherra fyrir hönd ríkissjóðs verði heimilað að undirrita samning við vaðlaheiðargöng h f um lán til gangaframkvæmda fyrir allt að átta þúsund sjö hundruð milljóna króna miðað við verðlag í lok árs tvö þúsund og ellefu félagið sjálft eignir þess og tekjustreymi skulu samkvæmt frumvarpinu vera fullnægjandi tryggingar fyrir láninu mælt er fyrir um að lánsfjárhæðin skuli greiðast til félagsins í samræmi við framvindu verks og í samræmi við þann lánasamning sem lagt er til að verði undirritaður verði frumvarpið að lögum hnykkt er á því að gera skuli grein fyrir lánsfjárhæð hvers árs í frumvarpi til fjárlaga fyrir það ár mælt er fyrir um það að lög númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um ríkisábyrgðir skuli gilda um lánveitinguna að undanskildum tveimur ákvæðum þeirra laga annars vegar er um að ræða þriðja tölulið fyrstu málsgrein þriðju grein laganna en það ákvæði mælir fyrir um að ábyrgðarþegi skuli leggi fram að minnsta kosti tuttugu prósent af heildarfjárþörf verkefnisins hins vegar er um að ræða önnur málsgrein þriðju grein laganna sem mælir fyrir um að ábyrgð ríkisins skuli ekki nema hærra hlutfalli en sjötíu og fimm prósent af lánsfjárþörf verkefnisins sem veitt er ríkisábyrgð ástæðan fyrir því að lagt er til að umrædd lánveiting sé undanskilin þessum skilyrðum laga um ríkisábyrgðir er sú að félagið vaðlaheiðargöng h f var stofnað á grundvelli laga númer níutíu og sjö tvö þúsund og tíu sérstaklega til að sinna því verkefni að standa fyrir gangaframkvæmdum um vaðlaheiðina þar sem félagið er að meiri hluta í eigu opinberra aðila og stofnað til að vinna að þessu brýna samfélagsverkefni á grundvelli sérleyfis þótti ekki rétt að leggja of íþyngjandi kvaðir á það að þessu leyti þessi skilyrði laganna gætu hins vegar verið eðlileg þegar um væri að ræða félög sem ekki væru í eigu opinberra aðila og sinntu öðrum óskyldum verkefnum virðulegi forseti forsaga frumvarps þessa er öllum kunn enda hefur mál þetta verið ítarlega rætt bæði hér á alþingi og á opinberum vettvangi við fjárlagagerðina seint á síðasta ári var leitað heimilda á fjárlögum til að undirrita samninga við vaðlaheiðargöng h f um fjármögnun framkvæmda auk tveggja milljarða króna fjárheimildar fyrir fyrsta hluta lánsins heimildin til undirritunar slíks samnings var tekin upp í heimildargrein fjáraukalaga tvö þúsund og ellefu fjárheimildin sjálf sem ekki átti að koma til greiðslu fyrr en á þessu ári var hins vegar tekin upp í fjárlög þessa árs við meðferð málsins á alþingi fyrir áramót komu upp ákveðnar efasemdir um fjárhagslegar forsendur verkefnisins ákveðið var því að láta óháðan aðila yfirfara viðskiptaáætlanir vaðlaheiðarganga h f og leggja mat á forsendur verkefnisins fjármálaráðuneytið fékk í tengslum við þá ákvörðun ifs ráðgjöf e h f til að vinna greinargerð um framkvæmdina samkvæmt ítarlegri verklýsingu sú greining liggur nú fyrir og er fylgiskjal með frumvarpi þessu þar sem fjárlög gilda einungis til eins árs í senn og ekki hafði tekist að ljúka málinu á síðasta ári féll fjáraukalagaheimildin þar með úr gildi sé vilji til að halda málinu áfram hæstvirtur forseti verður það því ekki gert nema með sérstöku frumvarpi þar sem umrædd lánveiting er heimiluð með hliðsjón af því að ekki náðist að undirrita samning við ríkið um framangreinda lánveitingu á síðasta ári óskuðu vaðlaheiðargöng h f eftir því við bjóðendur í verkið að þeir framlengdu tilboð sín um nokkra mánuði það er fram undir miðjan júní eins og sjá má af gögnum málsins var mjög vandað til verka af hálfu ifs við vinnslu greinargerðarinnar þessir aðilar yfirfóru öll gögn spár og áætlanir sem lágu til grundvallar þeim forsendum sem lagt var upp með við undirbúning framkvæmdarinnar ítarlega var jafnframt farið yfir fjárhagslíkan sem unnið var fyrir vaðlaheiðargöng h f auk þess sem ráðgjafar félagsins voru fengnir til að útskýra virkni fjárhagslíkansins líkanið var að því búnu uppfært af ifs greiningu og næmnigreining gerð á tilteknum þáttum þess síðan var framkvæmd hermun á niðurstöðunum sem gefur niðurstöður í formi líkindadreifingar og gríðarlega margra mismunandi sviðsmynda einnig er bent er á í greinargerðinni er viðskiptaáætlunin háð mörgum breytum sem geta þróast til betri eða verri vegar af þessum breytum telur ifs greining nokkra þætti veigamesta þeir eru greiðsluvilji notenda og hlutfall þeirra sem fara um göngin umferðarþróun stofnkostnaður og rekstrarkostnaður vextir og endurfjármögnun í greinargerð ifs greiningar er bent á varðandi greiðsluvilja notenda og hlutfall þeirra sem fara um göngin og umferðarþróun að hér væri um að ræða þætti sem ekki liggja fyrir fyrr en á reynir ifs greining taldi hins vegar að það hlutfall sem notað væri í viðskiptaáætlunum vaðlaheiðarganga h f innan raunhæfra marka varðandi stofnkostnað taldi ifs að hann væri einnig innan raunhæfra marka í áætlunum vaðlaheiðarganga h f enda byggja þær á áætluðum kostnaði vegagerðarinnar að teknu tilliti til niðurstöðu útboðs í níutíu og fimm prósent framkvæmdarinnar auk sjö prósent óvissuálags um rekstrarkostnað telur ifs ekki ástæðu til annars en að telja að viðskiptaáætlun vaðlaheiðarganga um rekstur og viðhaldskostnað séu innan raunhæfra marka þar sem þær byggja á forsendum vegagerðarinnar hér má auk þess nefna að þrettánda mars síðastliðinn var enn frekari óvissu eytt að þessu leyti en þá ritaði vegagerðin undir viljayfirlýsingu við vaðlaheiðargöng h f um að hún væri reiðubúin til þess að gera langtímasamning við félagið um rekstur og viðhald ganganna á þeim forsendum sem vegagerðin hafði lagt upp með

áætlanir gera ráð fyrir að þegar verkinu verði að fullu lokið og reynsla verður komin á rekstur þeirra muni vaðlaheiðargöng h f endurfjármagna ríkislánið með útgáfu skuldabréfa á markaði gert er ráð fyrir að endurfjármögnunin verði í tvennu lagi annars vegar verði um það bil einn þriðji hluti fjárhæðarinnar jafngreiðslulán til tuttugu og átta ára og hins vegar verði tveir þriðju hlutar hennar lán þar sem árlegar afborganir eru háðar rekstrarniðurstöðu félagsins með óþekktum lokagjalddaga ifs greining bendir á að erfitt sé að fullyrða um fjármögnunarkjör svo langt fram í tímann sé hins vegar miðað við þau fjármögnunarkjör sem bjóðast í dag þyki þeir vextir sem miðað er við í viðskiptaáætlun fulllágir þrjú komma sjö prósent fastir verðtryggðir vextir bent er þó á að langtímavextir hafa á undanförnum árum farið lækkandi og enn sé svigrúm til frekari vaxtalækkana á þeim tíma verði jafnframt búið að eyða mikilli óvissu um framtíðarhorfur verkefnisins við gerð þessa frumvarps var jafnframt óskað eftir umsögn ríkisábyrgðasjóðs um málið sú umsögn liggur einnig fyrir og er fylgiskjal með frumvarpi þessu kjarninn í greinargerð ifs greiningar og í umsögn ríkisábyrgðasjóðs er á þá leið að þessir aðilar telja að megináhætta ríkissjóðs vegna þeirrar lánveitingar sem hér er lögð til felist í því að ríkissjóður sem lánveitandi framkvæmdalánsins muni bera áhættu af því hvort endurfjármögnun á markaði takist á viðunandi kjörum á árinu tvö þúsund og átján takist það ekki mun ríkissjóður þurfa að framlengja skammtímalánið þar til betri grundvöllur verður til endurfjármögnunar til að lágmarka þessa áhættu bendir ríkisábyrgðasjóður á að í ljósi þess að vaxtastig sé í sögulegu lágmarki væri skynsamlegt að tryggja langtímafjármögnunina strax ljóst er að verði frumvarpið að lögum mun ríkissjóður fjármagna heildarfjárhæðina strax á markaði og endurlána vaðlaheiðargöngum h f í samræmi við lánasamning og verkframvindu komi til þess að erfiðlega reynist að leita fjármögnunar á markaði á árinu tvö þúsund og átján eins og fyrirhugað er hefur ríkissjóður því nægt svigrúm til að framlengja lán sitt til vaðlaheiðarganga h f án þess að ríkið verði fyrir fjárhagslegu tjóni ástæða þess er sú að vextir á lánum til ríkissjóðs um þessar mundir eru mun lægri en gert er ráð fyrir í viðskiptaáætlun vaðlaheiðarganga h f þannig að vaxtamunur verði á þessum lánum ríkinu í hag í þessu sambandi má einnig benda á að eftir útgáfu greinargerðar ifs greiningar hefur verið tekin ákvörðun um að hækka eigið fé vaðlaheiðarganga h f úr fjögur hundruð milljóna króna í sex hundruð milljóna króna þannig að eigið fé þess verður um sjö prósent í stað fimm prósent félagið á því að geta borið meiri áhættu í starfsemi sinni en gert var ráð fyrir í forsendum ifs hæstvirtur forseti hér er um afar brýnt verkefni að ræða sem mun koma þjóðinni allri til góða í framtíðinni vaðlaheiðargöng eru á samgönguáætlun þeirri sem hæstvirtur innanríkisráðherra mælti nýverið fyrir á alþingi verði frumvarp þetta ekki að lögum eru allar líkur á því að ríkissjóður muni kosta vaðlaheiðargöng að fullu þegar að þeim kemur á samgönguáætlun með því að vinna með heimamönnum að framgangi þessa verkefnis í sérstöku félagi í stað þess að ríkissjóður kosti framkvæmdina að fullu þegar að henni kemur í samgönguáætlun er ríkið að ná fram miklum ávinningi í fyrsta lagi fellur kostnaðurinn ekki á ríkissjóð gangi áætlanir eftir jafnvel þótt forsendur raungerist með mun verri hætti en gert er ráð fyrir myndi einungis hluti kostnaðarins lenda á ríkissjóði samanborið við allan kostnað ef göngin yrðu fjármögnuð með hefðbundnum hætti á samgönguáætlun ástæðan liggur í veggjöldunum sem félagið mun innheimta í öðru lagi gerir þessi aðferð við fjármögnun ríkinu kleift að ráðast í framkvæmdir við aðstæður sem ríkissjóður hefði að öðrum kosti ekki tækifæri til að ráðast í ávinningur af framkvæmd sem þessari er veruleg innspýting í hagkerfið sérstaklega þegar atvinnuástand er ekki með besta móti í þriðja lagi stuðlar framkvæmdin að samþættingu atvinnulífs og byggða á eyjafjarðarsvæðinu og í þingeyjarsýslum og því að svæðið verði eitt atvinnu og búsvæði hér er um mikið hagsmunamál að ræða fyrir heimamenn með tilliti til atvinnuuppbyggingar á svæðinu meðal annars í formi orkuiðnaðar og orkufreks iðnaðar á komandi árum í fjórða lagi er áætlað að ríkið fái fimm hundruð og sautján milljónir króna í beinar tekjur af framkvæmdinni í formi aukinna skatttekna og sveitarfélög um þrjú hundruð sextíu og sex milljónir króna reikna má með slíkum tekjum sem hreinni viðbót nú þegar slakinn í hagkerfinu er mikill og lítilla eða engra ruðningsáhrifa gætir þegar vegin er áhætta ríkisins af umræddri lánveitingu við þau þjóðhagslegu og samfélagslegu atriði sem talin voru hér upp verður að telja áhættu ríkisins litla miðað við þann mikla ávinning sem framkvæmdin kemur til með að skapa hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar